Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort das ist ein Meilenstein für ein soziales Europa.

Der ungarische Erntehelfer muss endlich nicht mehr zum Hungerlohn von drei Euro im österreichischen Burgenland arbeiten. Als nächstes müssen wir im Europäischen Parlament dafür sorgen, dass auch die LKW Fahrer von der Entsenderichtlinie erfasst bleiben, dass es nicht möglich ist, dass zu einem Lohn von zwei Euro LKW Fahrer wochenlang durch Europa pendeln müssen.

Nun zur österreichischen Regierung Von der erwarte ich mir mehr beim Ratsvorsitz, wenn sie drankommt.